insomma poteri molto grossi che in qualche modo influenzano un po' anche la nostra attività. Lei ha lanciato un messaggio sul suo blog, prima di essere assassinata, affinché queste istituzioni si prodigassero per cercare di sposare la sua causa.

Io non vorrei che questo segnale rimanesse nell'ombra, come succede ogni volta in questi casi, visto che anche in Italia abbiamo avuto dei casi di assassini cruenti come questi.

nel venire a rappresentare l'istituzione della Commissione europea su dei temi che lo vedono anche direttamente coinvolto, come nello scandalo LuxLeaks.